Hvala za besedo. Prosim za odgovor, torej ustni, na naslednji seji. Družinska pokojnina je pokojninski prejemek, ki pripada preživelemu družinskemu članu po umrlem zavarovancu ali uživalcu pokojnine. Otroci pridobijo pravico do družinske pokojnine do konca šolanja, vendar najdlje do dopolnjenega šestindvajsetega leta starosti. V zvezi s tem bi rada opozorila na veljavno ureditev obdavčenja dohodkov otrok iz naslova družinske pokojnine, ki je po moji oceni krivična in celo do neke mere absurdna. Dejstvo, da položnice finančne uprave dobivajo otroci z družinskimi pokojninami, ki ne presegajo z zakonom določenega cenzusa in pred tem niso bili zavezani k plačilu dohodnine je namreč posledica štiriinšestdesetega člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku, s katerim se je črtalo takrat veljavni dvestooseminšestdeseti člen Zakona o davčnem postopku. S črtanjem omenjenega člena so bile izbrisane zakonske podlage za izjeme od obveznosti plačila dohodnine. Zato so sedaj informativni izračuni dohodnine izdani vsem davčnim zavezancem, ki imajo kakršen koli dohodek. Verjamem, da je bila odločitev prejšnje vlade in zakonodajalca o črtanju tega člena sprejeta z namenom odprave nekaterih administrativnih ovir in olajšanja postopkov za davčne zavezance. Zdi pa se mi nesprejemljivo, da je omenjena sprememba zakonja zakona pripeljala do, po moji oceni, škodljivih materialnih posledic za tako ranljivo skupino prebivalcev, kot so otroci. Dohodnino morajo doplačati otroci, ki so prejemniki družinske pokojnine, če so hkrati pri drugem staršu vzdrževani družinski člani, kar seveda so. Absurdnost, na katero želim opozoriti, je v tem, da bi, če bi živela oba starša, oba imela pravico do splošne olajšave, eden od njiju pa bi uveljavljal otroka kot vzdrževanega družinskega člana. Nesprejemljivo se mi zdi tudi, da se družinske pokojnine, ki jih otroci dobivajo kot neke vrste nadomestilo za preživljanje po umrlem staršu, preprosto enačijo z ostalimi obdavčljivimi dohodki. Zato ministra sprašujem, ali boste za odpravo omenjene krivične obdavčitve te majhne skupine ranljivih otrok, ki so doživeli tragično izgubo staršev, pristopili k spremembi Zakona o dohodnini, s katero bi iz obdavčitve izvzeli njihove družinske pokojnine. Hvala.